Ik steun dan ook volmondig alle aanbevelingen die daarin worden gedaan.

Ten eerste vind ik dat we op die manier het wereldwijde gelijke speelveld mogelijk verstoren.

Dat wekt verontwaardiging. Want waarom zou je dan nog met elkaar gaan onderhandelen als één van de partners daarna meteen toch weer iets anders gaat doen?